Walka ze źródłowymi przyczynami emigracji jest jednym z kluczowych elementów skutecznego i odpornego na kryzys zarządzania migracjami.

W sposób oczywisty destabilizacja i wojna w państwach sąsiednich, ale też trzeba to sobie uczciwie w tym miejscu powiedzieć skrajnie nieodpowiedzialna, naiwna, często oparta o swoistego rodzaju terroryzm politycznej poprawności naiwność i to słynne Herzlich willkommen w 2015 r. Drodzy uchodźcy, przybywajcie! Czekamy tutaj na was! Skutkowało to tym, że bardzo wielu ludzi rzeczywiście uchodźców nie znalazło potrzebnej pomocy, bo zostało wypartych przez migrantów ekonomicznych i gospodarczych. Dotychczasowy wpływ Unii na procesy występujące w naszym bezpośrednim sąsiedztwie okazał się niewystarczający, a realne zagrożenia nie zostały skutecznie zminimalizowane. Te nierozwiązane problemy poza granicami zewnętrznymi Unii mogą doprowadzić do kolejnego kryzysu migracyjnego, z którym być może będziemy musieli sobie radzić. Tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie podejmowane przez instytucje unijne działania muszą być spójne, celowe, właściwie skoordynowane, a zaangażowanie państw członkowskich w tych rejonach powinno być wyrazem dobrej woli.